Nicht umsonst haben alle föderalen Staaten keine nationalen Listen, weil sie nicht den Zentralismus zum Ausdruck bringen wollen, weil sie Bürgernähe haben wollen. Ich möchte nicht auf einer Liste von Helsinki bis Lissabon gewählt werden, wo kein Bürger mich als seinen Ansprechpartner sieht.

Legitimation entsteht durch Bürgernähe und nicht über Ferne, und das ist der entscheidende Punkt für jedes Parlament.